Madame la Présidente, je crois qu'on ne peut pas d'un côté se réjouir de la révolution en Tunisie et, de l'autre, exiger de ce pays qu'il mette en œuvre la politique de garde frontière comme du temps de la dictature de Ben Ali. Je crois qu'il faut arrêter ces pressions sur le gouvernement tunisien, qui a bien d'autres sujets à traiter ses propres réfugiés comme cela a été dit et la conduite de son processus de transition démocratique. Donc, la situation est exceptionnelle et nouvelle et ça devrait peut être nous permettre d'inventer des solutions adaptées dans le respect de la solidarité.

Je pense que le travail de la Commission européenne, et du Parlement, pourrait consister d'abord à déclarer un moratoire sur les renvois de Tunisiens et de Tunisiennes parce que c'est vraiment inconvenant et malvenu. Il faudrait aussi accorder une admission exceptionnelle au séjour des Tunisiens qui sont déjà arrivés en France et en Italie, garantir l'accès au territoire européen aux personnes en quête de protection et s'abstenir de toute mesure ou de tout accord qui pourrait entraver cette protection, mettre en œuvre le dispositif comme cela a été dit de la directive de 2001 à toutes celles et à tous ceux qui peuvent s'en prévaloir, et accueillir, dans le cadre de la réinstallation, les réfugiés présents à la frontière tuniso libyenne. Et puis, je crois, qu'il faut avoir en tête de construire avec ces futurs pays pleinement démocratiques des relations de coopération pour que les Tunisiens puissent, de manière tout à fait légale, venir travailler, s'instruire et circuler, pour installer des vrais canaux de mobilité entre les deux rives de la Méditerranée.